Señora Presidenta, es inadmisible que se ponga en riesgo el programa Erasmus como consecuencia de esa política económica europea errática, suicida, que apuesta por la privatización, por el desmantelamiento de lo público, y que, en el caso de la comunidad educativa, en los países más castigados por la crisis, los países del Sur, puede suponer una puntilla inadmisible. En mi país, España, todo el mundo educativo está en la calle. Están movilizados para defender la educación pública, la educación gratuita, porque está en riesgo por esos recortes, por esa intervención económica de la troika, que está asfixiando al sur de Europa. Por eso, que se ponga en riesgo este programa es un dato más que va a agravar una situación y que, además, va a acentuar los brutales recortes presupuestarios, el incremento de las tasas, las restricciones y reducción de becas complementarias y el endeudamiento de los estudiantes y de las familias para poder hacer uso de ese derecho universal que es el derecho a una buena educación.